Doamnă președintă, stimați colegi, în toate Eurobarometrele sănătatea reprezintă o preocupare foarte importantă a cetățenilor europeni și toți așteaptă ca instituțiile europene să facă mai mult. S au făcut progrese importante în această legislatură o legislație mai bună privind dispozitivele medicale, progrese privind evaluarea tehnologiilor medicale, s au pus bazele unui program mai ambițios în domeniul sănătății și se pregătește cel mai mare program de cercetare în sănătate, în care cancerul pediatric va avea un rol foarte important. Campania electorală este un bun prilej pentru a discuta și pentru a vedea cum putem acționa mai bine pe viitor la nivel european în domeniul sănătății și să fim mai ambițioși în perioada următoare. Va trebui să luptăm mai bine împotriva cancerului, să reducem inegalitățile, să luptăm împotriva infecțiilor intraspitalicești, să asigurăm un mai bun acces la inovație, mai ales în ceea ce privește medicamentele, și să pregătim sistemele noastre de sănătate pentru revoluția digitală.